Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voglio portare la mia solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Embraco, che sono qui presenti e che sono a Torino a lottare per i loro posti di lavoro, e anche alle lavoratrici e ai lavoratori di Italia Online che nelle stesse ore, negli stessi giorni, stanno patendo le stesse sofferenze che stanno patendo questi lavoratori. Però bisogna anche essere molto chiari, perché questa interrogazione orale che noi avevamo presentato oggi e questa discussione doveva chiudersi con una risoluzione, una risoluzione del Parlamento in cui si chiedevano alla Commissione delle misure molto precise. Purtroppo domani noi non avremo il voto in questo Parlamento per colpa del Partito Popolare Europeo e per colpa delle destre, che non hanno voluto assumere, insieme a noi, una responsabilità di fronte alle cittadine e ai cittadini,

Perché noi volevamo fare una risoluzione in cui si chiedeva alla Commissione innanzitutto di dare delle risposte precise su cosa succede con i fondi strutturali europei, se questi fondi strutturali vengono utilizzati da alcuni paesi per permettere la ricollocazione, volevamo chiedere alla Commissione di darci conto di come le aziende lavorano e come le aziende rispettano la responsabilità sociale, e volevamo naturalmente anche chiedere alla Commissione di rispondere su quello che sta succedendo in questi casi specifici. Purtroppo questo non potrà avvenire domani. Io sono convinto che l'Europa abbia fatto molte cose in questi ultimi tre o quattro anni, le abbia fatte per le imprese e le abbia fatte anche per creare posti di lavoro, ma è il momento che quest'Europa, la Commissione europea e il Consiglio incomincino a interessarsi anche degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori.